Madame la Présidente, comme je l'ai annoncé dans le débat, il y a une heure, mon groupe demande le renvoi de ce rapport en commission pour motif juridique. En effet, si nous disons oui à cet accord sur le secteur pharmaceutique, nous n'avons plus aucun droit de regard, en tant que Parlement, sur d'autres secteurs comme les cosmétiques, par exemple, qui pourraient s'ouvrir dans le futur. Et c'est ce rôle de colégislateur qui reste ambigu et où nous nous sentons frustrés.